Pour vous, tout va bien. La plupart des parties prenantes, au mieux, ne comprennent rien à la réglementation européenne, quand elles ne la comprennent pas que trop bien. Vous parlez de mesurer les impacts sociaux des politiques de l'Union européenne. Alors je vous dirai chiche, voilà un beau dossier pour le faire! Si, comme vous le prétendez, il n'y a aucun problème avec les services publics, et notamment avec les services publics locaux, engagez vous à mettre en œuvre un bilan réel, exhaustif de la libéralisation des services publics dans l'ensemble de l'Union européenne. La concurrence libre et non faussée devait faire baisser les prix. Je suis Française. Je vais juste vous donner quelques exemples qui expliquent peut être pourquoi les Français se méfient un peu de l'Europe en la matière le prix des services postaux, celui des transports ferroviaires, aériens, celui de l'eau, qui a été concédée à des entreprises privées, a augmenté de façon exponentielle. La notion de service universel devait garantir l'accessibilité de tous aux services les plus fondamentaux. Dans la réalité, c'est à peine la charité pour les plus pauvres et les discriminations se creusent. Où est votre belle répartition des richesses quand on sait que, partout en Europe, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent d'augmenter?